Pani Przewodnicząca! Musi cieszyć fakt, że podejmuje się kolejne działania na rzecz stabilizacji i rozwoju, natomiast przy całym pozytywnym nastawieniu do dokumentu, o którym mówimy, trzeba także powiedzieć o kwestiach, które budzą wątpliwości. Po pierwsze, zaliczyłbym do nich taką nieuzasadnioną wiarę w rozwiązania instytucjonalne jak jest problem, to trzeba stworzyć instytucję, jak już jest instytucja, to trzeba stworzyć następną.

konkurencyjności. Co do tego jestem absolutnie przekonany, że będą to ciała zupełnie fikcyjne. Druga kwestia to jest tempo zmian.

My natomiast mamy problem z jednolitym wspólnym rynkiem, jest on bowiem zainfekowany wirusem nadregulacji i protekcjonizmu.